Angesichts der dramatischen Überfischung unserer Meere und der stetig wachsenden Nachfrage nach Fischprodukten sind Alternativen zum Wildfang mehr denn je gefragt.

Das Nebeneinander verschiedener Interessen wie Aquakultur, Fischerei, Tourismus und nicht zuletzt Naturschutz muss gut organisiert werden. All dies ist in unserem Bericht hervorragend zum Ausdruck gebracht worden. Übrigens ist ein starker europäischer Aquakultursektor auch aus beschäftigungspolitischer Sicht sinnvoll, da so Arbeitsplätze in unseren häufig benachteiligten Küstenregionen geschaffen werden können.